Er zijn grote problemen, wij weten het, ecologische problemen, erosie van de hellingen, de waterkwaliteit, en belangrijker nog we maken onvoldoende gebruik van de potentie die dit gebied voor burgers en bedrijven heeft.

Verbeteringen van de waterkwaliteit, van de functionaliteit voor vervoer en toerisme, alsook van de landbouw gaan hand in hand. Niks geen tegenstellingen, een integrale aanpak kan echt helpen.

Dit nieuwe artikel biedt een kans voor goede samenwerking tussen en over de grenzen heen van die veertien lidstaten.

De PPE Fractie zegt ja tegen deze strategie. En dan onder die drie condities de commissaris heeft het net ook gezegd geen nieuwe structuren, geen nieuwe wetgevende kaders en geen nieuwe afzonderlijke fondsen.

Nee, de basis blijft de regio, blijft de lidstaat zelf en wij gaan die centen en instrumenten beter inzetten. Dan kan er ook, denk ik, zeer effectief worden gewerkt met zo'n actieprogramma, dat raad en daad biedt, ondersteund door de Europese Commissie. Onder die condities gaan wij nu van start met de Baltische Zee. Het loopt prima, nu de Donau en binnenkort de Atlantische kust.